Het gaat er toch om passagiers veilig en efficiënt te vervoeren naar een bestemming?

Procedures over het recht op financiële compensatie, over het recht op alternatieve vluchten, over het recht op verzorging en op informatie, kortom over hun rechten als passagier.

Europa heeft een voorstel om passagiersrechten in de luchtvaart aan te scherpen en die aanpassing van Verordening nr. 261 uit 2004 wordt steeds nijpender. Want in 13 jaar is de wereld van de luchtvaart sterk veranderd en passagiers moeten makkelijker hun rechten bij annuleringen en vertragingen te gelde kunnen maken. Passagiers moeten een verruimd recht krijgen op alternatieve vluchten en passagiers moeten beter geïnformeerd worden door luchtvaartmaatschappijen.

Het Europees Parlement, wij, de volksvertegenwoordiging, wij nemen mensen die vliegen serieus. Maar de Raad, de vertegenwoordiging van de lidstaten, weigert al drie jaar met ons tot een compromis te komen. En dat allemaal, zoals bekend, vanwege het geschil omtrent de status van de luchthaven van Gibraltar. Europese Raad, neem uw verantwoordelijkheid, hak politieke knopen door, ondanks de complexiteit van de brexit. U kunt persoonlijke drama's voorkomen rond annuleringen en met ons, het Europees Parlement, ervoor zorgen dat passagiers in de luchtvaart bij dergelijke vervelende omstandigheden alsnog om in luchtvaarttermen te blijven een zachte landing kunnen krijgen.